Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en affaires, en politique, comme dans la vie à mes yeux la confiance est la base de tout.

Premièrement, lorsque nous vous avons fait confiance en disant Le Parlement renonce à son droit de codécider des indicateurs, nous vous avons fait confiance sur la base d'une feuille de route. Un des éléments de cette feuille de route, était que le Parlement serait étroitement consulté. Ce qui s'est produit, c'est que, à sa grande habitude, la DG ECFIN s'est mise en ménage et au lit avec le Conseil, et lorsqu'ils ont produit ensemble leur bébé et je ne veux pas savoir comment ils ont montré ce bébé au Parlement en nous demandant Êtes vous satisfaits?.

Je ne suis pas pour les ménages à trois, mais je trouve que dans ce cas, franchement, vous avez choisi votre partenaire et je pense que vous avez mal choisi.

Je suis désolé, mais dire cela c'est ignorer que les surplus excessifs sont aussi dangereux que les déficits excessifs. Oui, il faut s'y attaquer avec la même force. Enfin, sur la compétitivité, la DG ECFIN montre que, finalement, son obsession demeure la même le seul facteur qui empêche la compétitivité des entreprises en Europe, ce sont les salaires. Il faut s'attaquer aux salaires comme si c'était l'alpha et l'oméga. L'Europe ne sera jamais la Chine. Nous ne serons jamais les champions des bas salaires. Nous devons gagner la bataille de la valeur.